Domnule președinte, dragi colegi, vreau să felicit Comisia pentru că eu sunt un om care vin din administrația locală.

Știu ce au însemnat fondurile de preaderare, știu ce au însemnat fondurile de coeziune, și aceste fonduri au făcut lucruri bune în comunitățile noastre, plus că au redus emisiile. Dar la fel putem spune că, odată cu creșterea economică, a crescut și poluarea datorită traficului, pentru că, în comunitatea mea, de trei ori a crescut numărul de mașini.

Este nevoie să avem instrumente legislative pentru o relație corectă între dezvoltarea economică, care nu se va opri, și calitatea aerului, instrumente noi pentru ceea ce înseamnă organizarea urbanistică, pentru ceea ce vom vedea în comunitățile noastre în 2050. La fel, trebuie să gândim o nouă etapă a dezvoltării infrastructurii legate cu calitatea aerului. Tot în această idee a soluțiilor, trebuie să mergem mai departe în a sprijini navigabilitatea pe râuri și pe canale, iar Dunărea poate să fie o autostradă importantă în Europa. Și, pentru că provin din administrația locală și știu ce înseamnă raportul între un guvern central și o administrație locală, trebuie să sprijinim o descentralizare financiară pentru autoritățile locale, ca să reușească să facă implementate aceste soluții care pleacă de la nivelul nostru.